Izvolite. Hvala lepa za besedo, če bi se veteranke in veterani tako lotevali vojne za samostojno Slovenijo in svobodno Slovenijo, kot se mi tu v državnem zboru lotevamo reševanja njihovega statusa in upravičenj, potem danes o tem ne bi razpravljali, zakaj od svobodne in samostojne Slovenije bi ostal le majhen s, urejanje aktualne problematike pa bi lahko bila le postranska tema, vendar je resnica povsem drugačna, velika večina Slovencev se je bolj ali manj kot pred tridesetimi leti jasno odločila za upor in za izpolnitev stoletnih sanj Slovencev po samostojni neodvisni in svobodni Sloveniji. Vsak je na svoj način prispeval k uresničevanju tega cilja, večina je poprijela za orožje po službeni dolžnosti ali pa kot prostovoljci in se brez dodatnih razmišljanj preračunavanj odzvala klicu domovine, dogajalo se je le dogajalo se je celo to, da so imeli več prostovoljcev kot orožja na določenih krajih, v kratki, a zelo odločni vojni smo pokazali, kdo in kaj smo in kaj želimo doseči, na žalost pa smo za svojo samostojnost plačali davek tudi s krvjo, krvjo tistih posameznikov, ki so se borili v prvih vrstah z mnogo mogočneje, bolje opremenljivo opremljeno in oboroženo vojsko tedanje JLA, to so bili teritorialci in tedanji miličniki, žrtve teh spopadov pa so bili tudi tujci na barikadah, tudi novinarji, nedolžni državljani Slovenije, v spomin in ponos na vojne dogodke in njihove akterje danes vojne veterane enaindevetdeset, povezane z osamosvojitvijo Slovenije, predvsem na posledice in žrtve teh dogodkov nikoli ne bi smele zbledeti, vsi skupaj smo dolžni ohranjati živ spomin na prelomne dogodke v naši zgodovini in njihove akterje. Vsem aktivno sodelujočim je potrebno sistemsko in jasno urediti statuse in upravičenja ki iz njih izhajajo, to področje je sicer urejeno v zakonu o vojnih veteranih, zakonu o vojnih invalidih in zakonu o žrtvah vojnega nasilja. V ta upravičenja pa je globoko posegal ZUJF in nekatere parcialne rešitve v področni zakonodaji, kljub navedeni zakonski ureditvi pa za vojne veterane še vedno ni v celoti poskrbljeno; probleme imajo s financiranjem svojih društev, ustanavljanjem novih združenj in društev v okviru veteranskih organizacij, ki z veteranstvom nimajo popolnoma nobene zveze, z višanjem starostne meje, z uveljavljanjem pravic, zdraviliščnim in klimatskim zdravljenjem, obračunavanjem veteranskega dodatka, reševanjem stanovanjske problematike vojnih veteranov, različne razlage kriterijev za pridobitev statusa vojnega veterana in še in še bi se kaj našlo. Navedena tematika je sicer zelo dobrodošla za pogrevanje starih zamer, nabiranje političnega kapitala in primerjanje, kdo in kaj je več naredil, ostaja pa dejstvo, da to področje dejansko v celoti in sistemsko ni povsem urejeno. Vsake toliko časa se sicer najde kakšen bivši minister, ki skrbi oziroma poskrbi za takšno parcialno rešitev, vendar glavni problemi ostajajo enaki. Tudi ta predlog, ki ga predlaga poslanska skupina SDS, problema o vojnih veteranih ne rešuje v celoti in sledi stari maniri, predlaganje rešitev le za tri sklope problemov, ostalo problematiko pa pušča odprto, celo več, sprejetje tega predloga bi povzročilo nove krivice oziroma neenakosti. V SDS predlagajo pravico do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja le za vojne veterane, ne pa tudi za ostali dve kategoriji po vojnih zakonih, to so vojnim invalidom in žrtvam vojnega nasilja. Pa da ne bom narobe razumljena, osebno se odločno zavzemam za vrnitev te pravice vsem trem kategorijam upravičencev, ki so imeli pred uveljavitvijo ukrepov ZUJF-a, zavzemam se tudi za znižanje starostne meje pri uveljavljanju pravic po zakonu vojnih veteranov, čeprav sem prepričana, je danes velika večina že dosegla starost petinpetdeset let. Določitev osnove za ugotavljanje pravice do veteranskega dodatka in določitev njegovega usklajevanja v višini in način, kot se usklajujejo pokojnine, sistemsko ne sodi v zakon o vojnih veteranih, tudi ta rešitev bi povzročila podoben pravni položaj kot v prvem primeru, in sicer neenako obravnavo vojnih veteranov in vojnih invalidov. Temeljni postopkovni zakon za uveljavljanje pravic po zakonu o vojnih veteranih je namreč zakon o vojnih invalidih, ki se smiselno uporablja glede odmere in usklajevanja veteranskega dodatka. V poslanski skupini Stranke modernega centra smo že v prejšnjem mandatu pripravili novelo zakona, ki naj bi uredila določena odprta vprašanja v zvezi z vojnimi veterani, predlagane rešitve so bile drugačne, predvsem pa širše od tega, kar trenutno predlaga SDS. Novela zakona je vsebovala predloge za podrobnejšo in enotnejšo opredelitev pojma veteranske organizacije in celostno ureditev statusa nevladne organizacije v javnem interesu za jasnejše kriterije za pridobitev statusa vojnega veterana. Odprava krivic, ureditev stanovanjskega problema za vojne veterane, ki živijo upokojitvi v službenih stanovanjih državnih organov, in pridobitev pravice do vpogleda v evidenco vojnih veteranov za potrebe izvajanja obveznosti ministrstva za obrambo kot odločevalca so sofinanciranje dejavnosti veteranskih organizacij in veteranskih organizacij do odločevalca za sofinanciranje veteranskih organizacij, ki delujejo v javnem interesu. Kot smo že ugotovili, gre v tem primeru za urejanje zahtevne in večplastne problematike, ki je vezana tudi na ostalo veljavno zakonodajo, iz navedenih razlogov predloga zakona SDS ne bom podprla, izpostavljena problematika se mora urediti sistemsko in celovito, tako da na pravno korekten način zadostimo pravicam veteranom, to je najmanj, kar smo dolžni po vsem tem času narediti za njih. Hvala lepa. Hvala lepa,